Frau Präsidentin, Herr Kommissar!

Weil sie Souveränität über ihr Land wollten, aber auch deshalb, weil die EU seit Jahren ihr zentrales Versprechen bricht, nämlich das Versprechen, den Wohlstand der europäischen Bürger zu mehren.

Tatsächlich ist die Jugendarbeitslosigkeit in vielen Ländern dramatisch, tatsächlich sind wir technologisch auf zahlreichen Gebieten abgehängt, tatsächlich geht die Produktivität zurück, und die Rettung des Euros und die damit verbundene Nullzinspolitik haben viele Europäer arm gemacht. Aber nichts davon nehmen Sie zur Kenntnis, so als gäbe es den Brexit nicht, so als gäbe es die Gelbwesten in Frankreich nicht. Nun wollen Sie auch noch einige Balkanstaaten aufnehmen ausgerechnet! Alle diese Länder stehen auf dem ziemlich weit unten, sind also mit einem Wort hochkorrupt, und alle werden als Transferempfänger den europäischen Bürgern auf der Tasche liegen.

Lösen Sie erst einmal die Wirtschaftsprobleme der EU, dann sollten Sie weitersehen.